Ich habe diese Debatte aufmerksam verfolgt und kann das Allermeiste, das hier gesagt wurde, unterschreiben.

Man hat also aus dem Menschen eine Sache gemacht.